Sie hat gezeigt, dass es sehr wichtig ist, auch mit der Türkei im Gespräch zu bleiben. Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir verstehen, dass dieses Land kollektiv noch immer unter Schock steht. Dieses Land hat ja in der jüngeren Vergangenheit mehrere Militärputsche erlebt diesmal war es ein missglückter Gott sei Dank was auch eine gewisse Entwicklung signalisiert.

21. Jahrhundert noch möglich ist und dass ein Kandidatenland der Europäischen Union in so eine Situation geraten kann.

nach den höchsten rechtsstaatlichen Prinzipien ablaufen, zu denen wir uns ja auch verpflichtet haben und die auch Teil unseres Selbstverständnisses sind. Es mag auch da und dort in der Türkei eine gewisse Herausforderung sein, dass wir diesen Maßstab anlegen, aber wir legen diesen Maßstab an, weil eben die Türkei ein Kandidatenland ist, und das ist von Seiten der Türkei zu akzeptieren.

nicht aus Präsident Erdoğan besteht und dass daher sozusagen jede Reflexion sich nicht ausschließlich darauf beziehen kann, dass er dort jetzt Präsident ist, sondern man muss die Gesamtentwicklung des Landes im Auge behalten.

Denn wenn in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ein Land mit 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern instabil wird, dann kann hier vieles passieren, was auch unmittelbare Auswirkungen auf Europa hat. Das heißt, die Rechtsstaatlichkeit wieder sicherzustellen, die ökonomische Stabilität herbeizuführen schauen Sie sich die wirtschaftlichen Zahlen an Die sind alle zurückgegangen, der Tourismus ist dramatisch eingebrochen, die Turkish Airlines haben, glaube ich, das erste Mal in ihrer Geschichte ein Defizit geschrieben. Das sind Faktoren, die auch ins Kalkül zu ziehen sind, und daher ist es auch wichtig, dass wir der Türkei bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik im Land selbst helfen.

Garantie haben, dass das Geld korrekt eingesetzt wird, eben für Schulbesuch, für Gesundheitsversorgung, Ernährung, aber auch für Sprachausbildung von Erwachsenen und Bereitstellung von Mikrokrediten, aber auch zur Unterstützung von besonders betroffenen Gemeinden und Städten im Infrastrukturbereich, die, etwa wie Kilis, eine 50 prozentige Zunahme der Bevölkerung

das ist von einigen von Ihnen angesprochen worden Stabilisierung bedeutet auch, dass wir die Spannungen, die wir in manchen Ländern Europas innerhalb der Europäischen Union zwischen Angehörigen der türkischen Minorität und dem Rest der Gesellschaft sehen, oder Spannungen zwischen verschiedenen Gruppen der türkischen Minorität eines Landes ansprechen, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir auch unsere Beiträge leisten, dass hier die Dinge nicht eskalieren. Da ist nicht nur die Europäische Union gefordert da sind auch die Repräsentanten der heutigen, der gegenwärtigen Türkei gefordert, ihren Beitrag zu leisten. Alle sind wir hier gefordert abzurüsten die Sprache kann manchmal verletzender sein als Waffen, und sie kann oftmals eine sehr tödliche Waffe sein. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Gerade in dieser Phase ist Megafonpolitik oder Megafondiplomatie vielleicht nicht der richtige Ansatz.